Es ist wahr, es gibt auch Stimmen, und zwar berechtigte Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass nicht alles, was hier passiert, dass nicht alles, was in Europa gemacht wird, richtig und perfekt ist.

Deshalb haben wir den Auftrag, an den Stellen, an denen die Menschen eine bessere Politik von uns erwarten, es besser zu machen. Aber die Menschen haben nicht Klamauk, Beschimpfung, Verunglimpfung gewählt. Und deshalb bin ich entsetzt über die letzten Wortmeldungen. Das wollen die Menschen nicht, dass wir uns hier gegenseitig beschimpfen, Parolen von vorgestern vortragen, uns gegenseitig diffamieren. Sie wollen, dass wir unseren Job machen, dass wir die Probleme lösen, dass wir uns darum kümmern, wie Wachstum in Gang kommt, wie Arbeitsplätze geschaffen werden, wie wir die Unruhen und die Kriege, die hier im europäischen Umfeld stattfinden, bekämpfen! Das ist unser Job! Darum haben wir uns auch auseinanderzusetzen. Jawohl, Auseinandersetzung gehört dazu. Aber, Herr Farage und Frau Le Pen, so etwas, was Sie hier vortragen Clownereien, Beschimpfungen, Verunglimpfungen passt weder in dieses Haus, noch wollen die Leute das hören. Damit kommen Sie keinen Millimeter voran, da bin ich ganz sicher.

Und da gibt es eine super Vorlage vom Rat. Darüber wollten wir doch heute reden, über das, was der Rat vorgeschlagen hat. Er hat ein Programm vorgelegt von seiner Seite, wie in den nächsten Jahren Politik gemacht werden soll. Das ist eine perfekte, eine sehr gute Vorlage Stärkung der Wirtschaft, mehr Beschäftigung, mehr Investitionen, Prioritäten in den Fragen, wie wir Handel verbessern können, den Binnenmarkt stärken, intelligentere Rechtssetzung, Haushaltsdisziplin. Das sind Stichworte, die jetzt konkret mit Inhalt gefüllt werden müssen. Dafür sind wir gewählt! Wir sind nicht gewählt, um hier solche Veranstaltungen zu machen, wie sie eben gemacht worden sind. Ich bin sicher, so wird es auch gutgehen. Wir haben eine riesige Chance, wenn wir uns zusammenreißen, gute Politik zu machen.